Frau Präsidentin! Für die Verwirklichung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa ist die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen superwichtig. Umgekehrt erfolgt die Nichtanerkennung von Berufsqualifikationen oft aus strategischen Gründen, nämlich um eine möglichst geringe Entlohnung durchzusetzen, damit die Anwendbarkeit von Kollektivverträgen

Hier arbeiten viele Grenzgängerinnen, Beschäftigte aus der Slowakei, aus Ungarn, aus Tschechien, und oftmals wurden und werden hervorragende Ausbildungen nicht anerkannt. Damit entsteht eine Lose lose Situation von allen Beschäftigten, nämlich von jenen, die hervorragend ausgebildet nach Österreich kommen, deren Ausbildung nicht anerkannt wird, und auf der anderen Seite natürlich ein entsprechender Druck auf die österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt, jene Prinzipien, die nun der Bericht anstrebt Transparenz, vereinfachte Anerkennungsverfahren und der freiwillige Berufsausweis sind letztlich gute Mittel. Ich hoffe, der Kommissar greift diese auf, um der von mir dargestellten Problemen Herr zu werden.